Die heutige Diskussion soll zunächst einmal deutlich machen, dass wir dran bleiben. Als Europäisches Parlament wollen wir, dass die NSA Diskussion lebendig bleibt, sowohl als Signal an die Bürger in Europa, dass wir uns darum kümmern, als auch an unsere Freunde in Amerika. Der politische Rahmen ist dabei klar Die NSA Veröffentlichungen, das Ausmaß, das uns dabei deutlich geworden ist, waren für viele von uns unvorstellbar. Dann kam zwischendurch der Vergleich mit Russland und China hoch. Aber wir haben es ja natürlich bei Amerika mit unseren Freunden zu tun. Deswegen muss es einen Unterschied geben, wie wir miteinander umgehen. Die ersten Antworten waren richtig, politisch zunächst Ein Dank an die Kommission und an unsere Kommissarin, die in Washington klare und deutliche Worte gefunden hat! Unser Untersuchungsausschuss hier im Haus, und ich hoffe, auch der klare und unmissverständliche Druck unserer Mitgliedstaaten gegenüber den Vereinigten Staaten. Ich hoffe, er wirkt. Wir müssen wirtschaftlich antworten mit den Standards, die Europa gewähren kann, und wir müssen uns gesetzgeberisch Gedanken machen, und da sind wir gefordert. Deswegen fordert die Europäische Volkspartei, dass wir das Safe Harbour Abkommen kündigen. Wir brauchen Druck auf Washington. Wir brauchen Druck auf unsere Partner, weil zu Recht die Frage im Raum steht, ob die USA nach wie vor ein safe harbour sind oder ob sie es nicht mehr sind. Safe harbour war das Prinzip des Binnenmarkts Gegenseitiger Respekt vor den jeweiligen Datenschutzstandards. Diese US Standards reichen bisher aus, um Zugang zum europäischen Markt zu bekommen. Wir arbeiten derzeit am europäischen Datenschutzrecht. Allen ist klar, dass wir dieses europäische Datenschutzrecht nur zur Hälfte werden umsetzen können, nämlich nur für die EU Firmen, wenn wir safe harbour nicht auf den Prüfstand stellen. Deswegen müssen wir, wenn wir das Prinzip umsetzen wollen, dass alle Angebote, alle Dienstleistungen, die in Europa erbracht werden unter europäischem Recht, mit europäischen Spielregeln durchzuführen sind. Deswegen müssen wir safe harbour auf den Prüfstand stellen. Das vor allem deswegen, weil die Digitalisierung erst am Beginn steht. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben, dass sie unser Leben komplett verändern wird. Der zweite Grund, warum wir safe harbour kündigen wollen, ist die Hoffnung, dass Washington versteht, dass wir es als Europäer ernst meinen mit einer Veränderung der Partnerschaft, dass wir es ernst meinen damit, dass Washington umsteuern muss, dass Washington neu denken muss,

Zentral wird auch sein da möchten wir die Kommissarin noch einmal deutlich unterstützen dass wir die Klagemöglichkeit für EU Bürger und EU Firmen in Amerika einfordern. Das muss Washington endlich verstehen.

Wir würden mit einer Kündigung des Safe Harbour Abkommens den Weg freimachen, diese Partnerschaft auf eine neue Grundlage zu stellen, die dann den Namen Partnerschaft verdient.